Madame la Présidente, la liberté de manifester est en danger dans plusieurs États de l'Union européenne.

Dans leur immense majorité, ils le font de manière pacifique, dans le respect des règles constitutionnelles et législatives. Leurs revendications sont légitimes, ils réclament plus de justice fiscale, plus de justice sociale et une meilleure prise en compte de la démocratie par les institutions. Et pourtant, leur liberté de manifester est doublement menacée d'abord par les black blocs et autres casseurs professionnels, qu'on a laissé agir impunément depuis trop d'années et qui profitent des manifestations pour commettre des violences ensuite, par une loi scélérate, qui s'apprête à permettre aux préfets d'interdire de manifester à qui ils veulent, sans aucune intervention préalable d'un juge, en prenant prétexte de ces violences. C'est le retour d'une sorte de loi des suspects, de sinistre mémoire.